virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti háttvirtur heilbrigðisnefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og sex um tæknifrjóvgun með síðari breytingum nefndin hefur fjallað og guðlaugu magnúsdóttur frá biskupsstofu og sigurð guðmundsson landlækni umsagnir hafa borist nefndinni frá fjölbrautaskólanum við ármúla landlækni læknafélagi íslands og landspítala jafnframt hafa nefndinni borist ýmis gögn sem snerta málið með frumvarpi þessu er lagt til að heimilt verði að nota umframfósturvísa til stofnfrumurannsókna að uppfylltum tilteknum skilyrðum í því skyni að afla þekkingar í líf og læknisfræði eða til að bæta heilsu og lækna sjúkdóma sú ákvörðun að fella ákvæði frumvarpsins inn í lög um tæknifrjóvgun helgast af því að öll helstu álitaefni sem taka þarf afstöðu til við lagasetningu um stofnfrumurannsóknir lúta að því hvort og þá að hvaða marki eigi að heimila notkun fósturvísa í því skyni að búa til stofnfrumulínur og eftir atvikum hvort leyfa eigi kjarnaflutning í læknisfræðilegum tilgangi með notkun eggfrumu lýtur efni frumvarpsins þannig í reynd ekki að rannsóknum á stofnfrumum sem slíkum enda hefur almennt ekki verið talin ástæða til að setja sérstakar hömlur við slíkum rannsóknum hvorki frá siðfræðilegu né vísindalegu sjónarhorni hafa slíkar rannsóknir með notkun innfluttra stofnfrumulína í reynd verið leyfðar hér á landi með samþykki vísindasiðanefndar í ljósi þessa þykir rétt að fella lagaákvæði um þetta efni inn í lög um tæknifrjóvgun þar sem er að finna ákvæði núgildandi laga sem lúta að kynfrumum manna fósturvísum og rannsóknum á þeim nefndin fagnar tilkomu frumvarps þessa og telur að með því sé stigið framfaraskref í vísindarannsóknum og íslensku vísindasamfélagi en bendir jafnframt á siðfræðileg álitaefni sem því fylgja með samþykkt frumvarpsins er starfsumhverfi íslensks vísindasamfélags fært til samræmis við það sem tíðkast víða annars staðar án þess þó að ganga eins langt og lengst er gengið í frjálsræðisátt og því gefinn nauðsynlegur grunnur til að starfa á við rannsóknir á stofnfrumum jafnframt beinir nefndin því til heilbrigðisráðherra að taka til skoðunar hvaða sóknarmöguleikar felist hér á landi í eflingu stofnfrumumeðferðar og tengdra rannsókna og hvernig tryggja megi fjármögnun og aðstöðu til rannsókna á þessu sviði nefndin vill benda á nokkur atriði sem hún telur að betur mættu fara samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að notkun umframfósturvísa til stofnfrumurannsókna verði einungis heimiluð á rannsóknastofum sem fengið hafa til þess sérstakt leyfi ráðherra getur ráðherra samkvæmt frumvarpinu bundið slík leyfi sérstökum skilyrðum meðal annars um hæfni og þekkingu starfsmanna rannsóknastofu eftirlit heilbrigðisyfirvalda upplýsingagjöf og aðstöðu þá er í frumvarpinu samanber a lið sjöundu grein kveðið á um að ráðherra setji í reglugerð nánari skilyrði fyrir útgáfu leyfa til notkunar á umframfósturvísum til stofnfrumurannsókna leggur nefndin til að í frumvarpinu nánar tiltekið í b lið annarrar greinar verði með beinum hætti vísað til þess að það sé skilyrði fyrir útgáfu leyfa að ákvæði laganna og umræddrar reglugerðar séu uppfyllt þá leggur nefndin jafnframt til að það verði ótvírætt skilyrði fyrir útgáfu leyfa að rannsóknastofa sem fær umframfósturvísum ráðstafað til sín sé hér á landi ella verði nauðsynlegu eftirliti ekki við komið loks er það tillaga nefndarinnar að skilyrt verði í lögunum að á rannsóknastofu sé fullnægjandi aðstaða til varðveislu fósturvísa það er meginregla að sala lífsýna og líffæra er óheimil þó hefur gjaldtaka vegna ýmiss kostnaðar verið talin heimil samanber annarrar málsgreinar tíundu grein laga númer hundrað og tíu tvö þúsund um lífsýnasöfn í lokamálsgrein þriðju greinar frumvarpsins er kveðið á um að heimilt sé að taka gjald fyrir ráðstöfun umframfósturvísa til leyfishafa er nemur kostnaði við ráðstöfunina lítur nefndin svo á að þessi gjaldtökuheimild sé takmörkuð við kostnað sem hlýst af ráðstöfuninni sem slíkri telur nefndin rétt í þessu samhengi að áréttað sé í lagatextanum að öll gjaldtaka umfram þetta sé óheimil og gerir nefndin breytingartillögu þar um með frumvarpinu er veitt sérstök heimild til að ráðstafa fósturvísum sem búnir hafa verið til í æxlunartilgangi en nýtast ekki í því skyni til aðila sem fengið hafa sérstakt leyfi til að nota umframfósturvísa til stofnfrumurannsókna í frumvarpinu er hins vegar ekki fjallað um hugsanlegt framsal fósturvísa til annarra aðila frá leyfishafa þótt sú ályktun verði dregin af ákvæðum frumvarpsins að slíkt framsal sé óheimilt þá telur nefndin ástæðu til að það komi skýrt fram í lagatextanum leggur nefndin því til að við þriðju greinar frumvarpsins bætist ný málsgrein þar sem fram komi að leyfishafa sé óheimilt með öllu að framselja fósturvísa sem ráðstafað hefur verið til hans til annarra aðila þá leggur nefndin jafnframt til að það verði ótvírætt skilyrði fyrir útgáfu leyfa að rannsóknastofa sem fær umframfósturvísum ráðstafað til sín sé staðsett hér á landi ella verði nauðsynlegu eftirliti ekki við komið eins og rakið hefur verið er það tillaga nefndarinnar að það verði skilyrði fyrir veitingu leyfa til notkunar umframfósturvísa til stofnfrumurannsókna að rannsóknastofa sé hér á landi þá er það jafnframt tillaga nefndarinnar að skýrlega verði kveðið á um að leyfishafa sé óheimilt að framselja umframfósturvísa sem ráðstafað hefur verið til hans til annarra aðila af þessu leiðir að flutningur umframfósturvísa úr landi kemur ekki til álita er það því tillaga nefndarinnar að annar málsliður lokamálsgreinar þriðju greinar frumvarpsins falli brott tekið skal fram að brottfall ákvæðisins raskar ekki heimildum til hugsanlegs flutnings fósturvísa úr landi vegna glasafrjóvgunarmeðferðar og uppsetningar á fósturvísum í leg móður eða rannsókna í tengslum við glasafrjóvgunarmeðferð samanber fjórðu grein frumvarpsins um slíkan flutning fer samkvæmt almennum reglum í fimmta og sjöttu greinar frumvarpsins er fjallað um notkun umframfósturvísa til stofnfrumurannsókna sem nýst geta til að afla þekkingar í líf og læknisfræði eða til að bæta heilsu og lækna sjúkdóma nefndin telur nauðsynlegt að siðfræðileg sjónarmið jafnt sem vísindaleg þurfi að vera lögð til grundvallar þegar ákvörðun er tekin um rannsóknir á umframfósturvísum samanber ákvæði tuttugasta og níundu grein samanber fjórðu málsgrein annarrar greinar laga um réttindi sjúklinga númer sjötíu og fjögur nítján hundruð níutíu og sjö og reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði númer fimm hundruð fimmtíu og tvö nítján hundruð níutíu og níu því leggur nefndin til breytingu á fimmta og sjöttu greinar frumvarpsins þess efnis að skýrt verði kveðið á um að almenn skilyrði laga samanber lög um réttindi sjúklinga og reglugerð um vísindarannsóknir gildi við skoðun og veitingu samþykkis vísindasiðanefndar vegna fyrirhugaðrar notkunar umframfósturvísa til að búa til stofnfrumulínur og til að framkvæma kjarnaflutning í sama tilgangi er raunar út frá þessu gengið í frumvarpinu en nefndin telur engu síður rétt að þetta komi skýrt fram í lagatextanum sjálfum í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að nú þegar er hafin vinna við endurskoðun á ákvæðum laganna er varða tæknifrjóvgun og ákvæði reglugerðar um tæknifrjóvgun nefndin telur brýnt að þessari vinnu verði hraðað þar sem komið hafa fram ábendingar um að þörf sé á slíkri heildarendurskoðun meðal annars hvað varðar möguleika einstæðra kvenna og kvenna með sérstæða sjúkdóma til að gangast undir tæknifrjóvgunaraðgerð einnig kemur til álita endurskoðun á aldursmörkum kvenna við tæknifrjóvgun geymslutíma fósturvísa og skilyrðum um lengd sambúðar og staðgöngumæðrun vegna kvenna sem hafa sökum veikinda misst legið nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir nefndarálitið við að bæta virðulegi forseti að þetta frumvarp var í rauninni lagt fram síðasta vor og fékk umfjöllun og afgreiðslu til annarrar umræðu til þingsins með ýmsum breytingum hins vegar var það nánast óbreytt lagt fram núna í haust en fór samt sem áður í verulega yfirferð þar sem voru komnir nýir aðilar inn í nefndina og jafnframt því sem það var lögð mikil áhersla á ákveðin atriði að þau yrðu skoðuð til breytinga en almennt má segja að umsagnaraðilar sem komu með athugasemdir hvort heldur sem gestir eða skriflegar að almennt fögnuðu þeir þessu frumvarpi og töldu að með samþykkt þess væru íslensku vísindasamfélagi sköpuð sambærileg skilyrði til rannsókna á sviði stofnfrumurannsókna og gerð eru í nágrannalöndum okkar en hins vegar verður ekki fram hjá því litið að jafnframt komu ákveðnar siðfræðilegar athugasemdir meðal annars frá kirkjunnar mönnum sem voru jafnframt skoðuð það verður þó að segjast að þrátt fyrir það að tekið er stórt skref hér að þá er ekki gengið eins langt og í mörgum nágrannalöndum okkar þar sem meðal annars er heimilt að framleiða fósturvísa gagngert til nota í rannsóknum en við höfum ákveðið sem sagt að fara hófsama leið og taka stutt skref og sjálfsagt láta þar við sitja þar sem afar mörg siðferðileg vandamál koma upp ef farið er í þann farveg að framleiða fósturvísa gagngert til nota í rannsóknum jafnframt vil ég vekja athygli virðulegi forseti á að það komu til umræðu

hvatt til þess að alþingi beiti sér fyrir stóraukinni og eyrnamerktri fjárveitingu til stofnfrumurannsókna hér á landi og var sérstaklega tekið fram að nefndin beini því til heilbrigðisráðherra að taka til skoðunar hvaða sóknarmöguleikar felist hér á landi í eflingu stofnfrumumeðferðar og tengdra rannsókna og hvernig tryggja megi fjármögnun á aðstöðu til rannsókna á þessu sviði ég tel að þarna megi skoða ýmsar leiðir við erum að tala um útrás á ýmsum sviðum við erum með fremstu vísindamenn á sviði heilbrigðisvísinda hér á landi og full ástæða fyrir stjórnvöld að skoða hvaða möguleikar þar liggja fyrir hendi

frá því í mars í fyrra sem síðan var endurtekið nánast óbreytt í umsögn til nefndarinnar frá því í desember tvö þúsund og sjö og þar tel ég að við höfum í flestum ef ekki öllum tilvikum sem vísindasiðanefnd hefur

tekur fram í áliti sínu að hún gerir ekki efnislegar athugasemdir við þær heimildir sem veittar eru í stofnfrumufrumvarpinu hins vegar gerir vísindasiðanefnd athugasemd við ýmis lagatæknileg atriði eins og að sem nefndin tók til umfjöllunar og dró fram í nefndaráliti sínu umframfósturvísa til stofnfrumurannsókna þá hafa þær áhyggjur af því að heimildin væri of víð það er heimildir vísindasiðanefndar til þess að veita samþykki fyrir vísindarannsókn að hún teldi að hún væri of víð og það víð að hún gæti í rauninni ekki annað gert en að samþykkja allar þær umsóknir sem koma til nefndarinnar um rannsóknir en í frumvarpinu segir að sá rammi sem vísindasiðanefnd á að vinna eftir að þá segir svona í frumvarpinu með leyfi forseta með samþykki vísindasiðanefndar er þeim sem hlotið hafa leyfi samkvæmt annarri málsgrein annarrar greinar heimilt að nota umframfósturvísa sem ráðstafað hefur verið til þeirra samkvæmt fimmtu málsgrein tíundu greinar til að búa til stofnfrumulínur sem nýst geta til að afla þekkingar í líf og

skilgreining háttvirtur heilbrigðisnefnd brást við þessum athugasemdum með því að gera breytingar á fimmta og sjöttu greinar frumvarpsins

nefndin leggur til breytingu á fimmta og sjöttu greinar frumvarpsins í þá veru að skýrt verði kveðið á um að almenn skilyrði laga samanber lög um réttindi sjúklinga og reglugerð um vísindarannsóknir gildi við skoðun og veitingu samþykkis vísindasiðanefndar vegna fyrirhugaðrar notkunar umframfósturvísa til að búa til stofnfrumulínur og til að framkvæma kjarnaflutning í sama tilgangi er raunar út frá þessu gengið í frumvarpinu en nefndin telur engu síður rétt að þetta komi skýrt fram í frumvarpinu sjálfu það verður að segja það þannig að vísindasiðanefnd hefur stoð í lögum um réttindi sjúklinga og reglugerð því tengt og þannig að með þessari breytingu sem háttvirtur heilbrigðisnefnd hefur gert á frumvarpinu með því að orða það með þeim hætti með leyfi forseta að vísindasiðanefnd leggur mat á það hvort þau skilyrði sem hér eru tilgreind og önnur lögmæt skilyrði sem vísindasiðanefnd telur að séu uppfyllt að með þessu telur heilbrigðisnefnd að hún hafi og jafnframt að krækja þarna í lög um réttindi sjúklinga og reglugerð sem er því tengt þannig að vísindasiðanefnd hafi í rauninni varðandi stofnfrumurannsóknir sama ramma að vinna að sams konar breyting var gerð á orðalagi sjöttu grein í umsögn vísindasiðanefndar gera þeir jafnframt aðrar athugasemdir við frumvarpið varðandi meðal annars varðveislu stofnufrumulína þeir gera athugasemdir við að þær séu ekki nægilega skýrar í frumvarpinu og nefndin gerir tillögu til breytinga í þá veru að styrkja það ákvæði frumvarpsins með því að gera skilyrði ákvæði laganna og reglugerð ráðherra sé uppfyllt áður en gefið er leyfi til starfrækslu rannsóknastofu til stofnfrumurannsókna í öðru lagi að rannsóknarstofa sé staðsett hér á landi til að hægt sé að hafa eftirlit með henni og í þriðja lagi að skilyrt verði í lögum að í rannsóknarstofu sé fullnægjandi aðstaða til varðveislu fósturvísa þegar við þá vinnu meðan var verið að skoða þetta varðandi reglur um varðveislu stofnfrumulína þá höfðum við meðal annars að ábendingum vísindasiðanefndar til hliðsjónar lög um lífsýnasöfn og viðeigandi ákvæði laga um lífsýnasöfn og reglugerð því tengt þessar breytingar sem ég var hér að gera grein fyrir þær svara

og vegna fósturvísa og jafnframt vil ég um leið vísa í umræðu sem varð hérna við fyrstu umræðu þar sem var verið að nota hugtakið sala á fósturvísum að nefndin telur að með þeim breytingum sem hún leggur til í frumvarpinu að þá sé

allar hugmyndir um frekari gjaldtöku eða hugmyndir um sölu á fósturvísum í hagnaðarskyni en þar segir meðal annars í nefndarálitinu með leyfi forseta það er meginregla að sala lífsýna og líffæra er óheimil þó hefur gjaldtaka vegna ýmiss kostnaðar verið talin heimil samanber ákvæði laga um lífsýnasöfn í lokamálsgrein þriðju greinar frumvarpsins er kveðið á um að heimilt sé að taka gjald fyrir ráðstöfun umframfósturvísa til leyfishafa er nemur kostnaði við ráðstöfunina lítur nefndin svo á að þessi gjaldtökuheimild sé takmörkuð við kostnað sem hlýst af ráðstöfuninni sem slíkri telur nefndin rétt í þessu samhengi að áréttað sé í lagatextanum að öll gjaldtaka umfram þetta sé óheimil og gerir nefndin breytingartillögu þar um og geri nefndin breytingartillögu þar um ástæðan fyrir því að ég fer svona nákvæmlega í þessar

gagnrýnin og út frá faglegum forsendum á efni frumvarpsins enda ekki skrýtið þar sem vísindasiðanefnd kemur til með að meta þær rannsóknir sem komu til áliti eða gerðar eru á stofnfrumurannsókna því þótti okkur mjög mikilvægt að koma til móts við þessi sjónarmið sem ég tel að við höfum gert með ágætum hætti og ég bar meðal annars það atriði er varðar ramma vísindasiðanefndar sem hún á að vinna eftir undir formann nefndarinnar og taldi hann rétt að og samþykkti hann í raun og veru þessa nálgun hins vegar barst

rétt að geta hún er hér komin fram til nefndarinnar og er samt sem áður beint til háttvirts þingmanns kristins h gunnarssonar þar sem hann hefur beint fyrirspurn til

að já með leyfi forseta ætla ég bara að fá að lesa það á fundi vísindasiðanefndar nítjánda febrúar tvö þúsund og átta var tekin fyrir fyrirspurn yðar sem sagt kristins h gunnarssonar háttvirtur þingmaður dagsett áttunda febrúar síðastliðinn er varðar breytingu á lögum númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og sex um tæknifrjóvgun vísindasiðanefnd vísar til umsagnar sinnar til heilbrigðisnefndar alþingis frá fjórða desember síðastliðnum þar sem fram koma athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og sex um tæknifrjóvgun hundrað áttatíu og tvö mál um stofnfrumurannsóknir enn fremur til fundar fulltrúa nefndarinnar um heilbrigðisnefnd fyrirhugaðar breytingar á frumvarpinu þar sem orðalag um vísindasiðanefnd er samræmt er að mati nefndarinnar til bóta að öðru leyti áréttar nefndin fyrri athugasemdir sínar svo segir hér að lokum telji alþingi ekki nauðsynlegt að setja nánari reglur um hlutverk og mat vísindasiðanefndar samkvæmt lögunum er brýnt að ákvæði þar að lútandi verði sett í reglugerð samhliða lagasetningunni nú veit ég náttúrlega ekki hvaða spurningum háttvirts þingmanns kristinn h gunnarsson hefur beint til vísindasiðanefndar þannig að það er kannski erfitt að meta það hvort vísindasiðanefnd hefur frekari athugasemdir við málið að gera en ég tel hins vegar víst að háttvirtur þingmaður sem mundi þá kannski svara því á eftir að hann hafi sérstaklega verið að spyrja formann vísindasiðanefndar um það ákvæði er snýr að þeim ramma sem nefndin starfar eftir á sama hátt og ég gerði í munnlegu símtali aðrar athugasemdir eins og segir að fyrri athugasemdir varða þá þau atriði sem ég nefndi hér áðan

eins og það kemur þá í ljós á eftir í ræðu háttvirts þingmanns kristins h gunnarssonar hvernig þeim samskiptum hefur verið háttað en mér sýnist af flestu að við höfum komið til móts eins og ég hef greint hér á undan komið til móts við þær athugasemdir sem vísindasiðanefnd hefur komið fram með en að sjálfsögðu mun ég ekki hafa á móti því ef háttvirtur þingmaður óskar eftir að boða vísindasiðanefnd á fund nefndarinnar fyrir þriðju umræðu þá mun ég ekki hafa neitt á móti því að lokum vil ég hér segja að

rök og siðferðileg álitaefni voru dregin fram í þessari umræðu og ekki síst frá biskupi íslands og mig langaði hér að lokum aðeins að bera niður í umsögn biskups frá tuttugasta og fyrsta febrúar tvö þúsund og sjö með leyfi forseta hann segir hér samkvæmt frumvarpinu er leyft að nota fósturvísa til að búa til stofnfrumulínur og til rannsókna á umframfósturvísum og til kjarnaflutnings og sagt er í rökstuðningi að að baki þeim tillögum liggi veigamikil læknisfræðileg og þekkingarfræðileg rök þær heimildir hljóta að flokkast með mestu mestu siðferðilegu álitaefnum í samtíðinni með slíkum heimildum er í raun verið að stíga skref inn á braut sem getur hæglega leitt vísindamenn og samfélagið í siðferðilegar ógöngur við minnsta frávik sú mikla vinna sem lögð hefur verið í undirbúning málsins vitnar öll um hvað gæti legið í leynum á þessari leið í siðferðilegum efnum jafnframt segir hann annars staðar með leyfi forseta telja má nauðsynlegt að setja þrengri skorður varðandi tilgang umræddra rannsókna og meðhöndlun umframfósturvísa út frá því sjónarmiði mættu ákvæði að bann við tilteknum rannsóknum vera skýrari sérstaklega varðandi kjarnaflutning í æxlunarskyni einræktun ræktun fósturvísa til þess

og það þarf að fara mjög varlega í þessum efnum ég held reyndar að þau áhyggjuefni sem hann sérstaklega greindi hér í því síðasta sem ég ræddi hér um varðandi kjarnaflutning æxlunar eða einræktun ræktun fósturvísa í rannsóknarskyni eingöngu og að setja fósturvísa manna í dýr að það er algjörlega tekið á því í frumvarpinu að það er bannað en vissulega erum við á þeirri leið núna að við getum staðið frammi fyrir býsna miklum vísindalegum freistingum sem ég tel að við þurfum að fara varlega um og þess vegna er mjög mikilvægt einmitt að þegar svona frumvarp kemur til háttvirtrar alþingis að þá þurfum við að gæta að okkur taka skrefin varlega og gæta meðalhófs og jafnframt gæta þess að allar kröfur um slíka starfsemi og eftirlit með slíkri starfsemi

góð hún hefur verið ítarleg og hún hefur verið sanngjörn við höfum leitað upplýsinga þar sem við höfum þurft að leita tekið sjónarmið til skoðunar og ég tel að með þeirri vinnu sem við höfum lagt í þetta frumvarp eins og það kemur núna fyrir sjónir alþingis á ný við aðra umræðu séum við með mun betra frumvarp en við